S obzirom da dolazim iz Hrvatske, vrlo sam senzibilizirana na pitanje izbjeglica i prognanika.

I zaista sam senzibilizirana na ovaj fenomen.